Ale chcę powiedzieć o jednym aspekcie, który dla mnie jako dla ojca dwóch córek ma szczególne znaczenie to reklama skierowana do dzieci, które są już dzisiaj właśnie takimi narażonymi na niebezpieczeństwo konsumentami.

Uczy, że wartość danego dziecka mierzy się nie jego osiągnięciami w szkole, ale tym, jakie zabawki posiada czy jakie ubrania nosi.